Ich möchte zugleich hinzufügen Wir werden Sie weiterhin unterstützen, wenn Sie diese Geschlechterbalance weiter fortführen. Wir haben es jetzt mit zwei neuen Aushängeschildern der Europäischen Union zu tun, von denen allseits gesagt wird, sie müssen in ihre Aufgaben erst hineinwachsen.

Dann wird von Leichtgewichten und von Schwergewichten geredet. Ich sehe es so Die Leichtgewichte von heute sind die Schwergewichte von morgen, und das gilt auch umgekehrt.

Ungeachtet dessen haben wir aber eine schwere Wirtschaftskrise zu bewältigen. Die sozialen Auswirkungen beschäftigen uns besonders stark.

Die Zahl der Krisenopfer explodiert. In der Dritten Welt sind die Folgen noch wesentlich schlimmer. Sind Sie bereit, Herr Barroso, gemeinsam mit der neuen Kommission die Lehren aus der Fehlentwicklung der marktradikalen Politik zu ziehen?